Hace más de diez años, este Parlamento anticipó que una liberalización de los mercados sin poner en marcha, al mismo tiempo, mecanismos europeos de supervisión, acabaría con una crisis del sistema. Por una razón muy simple las instituciones transfronterizas no pueden ser supervisadas por autoridades nacionales cuya jurisdicción se para en las fronteras. Solo pueden ser supervisadas por autoridades europeas. No nos hicieron caso y estalló la crisis. Productos exóticos, desconocidos incluso para sus creadores, inundaron los mercados. Nadie se fiaba de nadie, nadie prestaba a nadie y el crédito se secó. Resultado 23 millones de parados y 3,5 billones de euros —la tercera parte de nuestra producción— comprometidos en ayudas al sector financiero. Y, ahora, ¿qué? Consejo y Parlamento hemos estado distanciados hasta hace unos días. El Parlamento ha cedido mucho para cerrar un acuerdo la Comisión, también. La Presidencia belga ha demostrado buena voluntad. Nos ha pedido tiempo. Se lo vamos a dar. Pero vamos a demostrar hoy que el Parlamento está unido, que tiene ideas muy claras. Por eso, mañana vamos a votar masivamente unas enmiendas que hemos presentado conjuntamente los grupos más importantes de la Cámara. Las ideas que este Parlamento quiere subrayar son varias. La primera es que la crisis solo se superará cuando se recupere la confianza y se restablezca la transparencia en los mercados, en las instituciones y en los productos. Y eso solo será posible cuando haya autoridades europeas de supervisión creíbles, fuertes, independientes y sujetas al control democrático, autoridades que no se limiten a repetir dócilmente las consignas emanadas de sus Gobiernos nacionales. ¿Y qué quiere decir que sean europeas? Quiere decir que deben tener un poder real para prohibir la comercialización de productos tóxicos quiere decir que tienen poder real para acabar con las distorsiones normativas que dificultan el funcionamiento del mercado quiere decir que deben tener poder real para obligar a los supervisores nacionales a operar siempre en defensa del interés europeo. Los supervisores nacionales no pueden ser señores feudales investidos de un poder absoluto. La autoridad europea debe asegurar que la ley se cumple, que las autoridades nacionales hacen lo que hay que hacer cuando hay amenaza de pandemia y que son capaces de resolver los conflictos cuando los colegios de supervisores no quieran o no puedan hacerlo. Tienen que poder obligar a las instituciones privadas que estén en fuera de juego a hacer lo que hay que hacer cuando los supervisores nacionales hayan hecho caso omiso de las directrices europeas. La segunda lección es que, dentro de las instituciones fronterizas, hay una especie especial, singular las llamadas instituciones sistémicas. Una verdad elemental del capitalismo es que, cuando se hace bien, se gana dinero y, cuando se hace mal, se pierde. Eso rige para todos menos para las instituciones sistémicas. Cuando las cosas van bien, ganan fortuna y, cuando las cosas van mal, tiene que ser el contribuyente el que corra en su socorro. Para resolver el problema de las instituciones sistémicas solo hay dos soluciones, solo dos o se da a los supervisores de los países donde actúen más poderes para controlar su solvencia y su liquidez, y eso supone acabar con el Parlamento Europeo, o se dispone de instituciones realmente europeas, que es lo que propone este Parlamento. Eso quiere decir que las autoridades europeas deben vigilar con especial celo estas instituciones porque su ruina es la ruina de todos. Quiere decir que hay que dotar a la institución europea de mecanismos de resolución y control para estabilizar las instituciones en peligro, si eso es posible, o liquidarlas, si eso no es posible. Los botes salvavidas se preparan antes de la travesía, nunca en plena tormenta. Y, en tercer lugar, hay que obligar a esas instituciones sistémicas a prefinanciar, a dotar unos fondos para garantizar los intereses de los depositantes, que es nuestro interés principal, y para pagar los costes de la crisis cuando eso ocurra. Lo que no puede ser es que sea el contribuyente el que tenga que volver a pagar los platos rotos. Lo que no puede ser, puesto que tanto se cita a los americanos, es que Main Street vuelva a pagar los excesos de Wall Street Señores del Consejo, hoy ausentes —esta mañana han estado muy activos, llamando por teléfono, y parece que ha pasado el temporal y estamos en calma y ya no están aquí—, les hago llegar el mismo mensaje a través del Comisario. El Consejo ha pedido tiempo. El Parlamento se lo ha dado. Pero que nadie se confunda. No es una señal de debilidad. Es una señal de fortaleza de este Parlamento. La fortaleza del que cree en lo que dice y se siente apoyado por la ciudadanía, que lo respalda. El Consejo y la Comisión, que está haciendo un magnífico trabajo, tienen que aprovechar este tiempo para forjar un consenso del Parlamento en dirección europea, rumbo a Europa. No deben aprovechar este tiempo para intentar forjar minorías de bloqueo en contra de este Parlamento. Por una vez, pido al Consejo que escuche a Casandra.

Los que no son Casandra saben de sobra a quién me refiero. Escuchen al Parlamento, busquen un acuerdo, digan aquí lo mismo que dijeron en Toronto. No digan aquí una cosa y otra allí. Como dicen los castellanos viejos, si el Consejo así lo hace, Dios se lo premiará y, si no, se lo demandará.